Eso generó una expectación y unas expectativas enormes para todas aquellas personas que todavía creemos en el proyecto europeo. Por fin, alguien en la Comisión se atrevía a plantar cara a un Estado fuerte y en un tema, derechos fundamentales, que había sido siempre la bandera en el discurso, pero no siempre en la práctica.

Por eso, la decisión de hoy nos deja un poco confundidos y no solamente a nosotros sino a todas estas personas que esperaban ver en esta acción suya una respuesta valiente. Pero más cuando además sabemos que, por otro lado, esta confianza que usted tiene en el Gobierno francés ha quedado más que demostrado que es, cuando menos, discutible, por parte del Gobierno francés. Pero, segundo, cuando sabemos que en la revisión de la Directiva de libre circulación se están moviendo, de forma preocupante, algunos gestos a favor de introducir conceptos, de reconceptualizar el concepto de grupos itinerantes, que permitirían de alguna forma criminalizar nuevamente a estos grupos. Yo creo que esta frustración que hoy sentimos algunos no debería alimentarse todavía más.